Dejiny Európy, jej jednotlivých štátov, a teda aj Európskej únie sú, či chceme, či nechceme, úzko späté s kresťanským posolstvom. Preto aj ústavy mnohých štátov obsahujú odkaz na kresťanské tradície. Dokonca i Zmluva o Európskej únii vo svojej preambule čerpá svoju inšpiráciu okrem iného aj z náboženského dedičstva Európy, z ktorého sa vyvinuli univerzálne hodnoty. Základné práva v Európskej únii sú dnes zaručené v Charte základných práv Európskej únie, v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ale predovšetkým vyplývajú z ústavných tradícií spoločných pre členské štáty, ktoré sa vyvíjali počas stáročí. Preto sa domnievam, že Európska únia má plne rešpektovať národnú históriu, kultúru a tradície, a teda rázne odmietnuť penalizovanie členských štátov, ktoré si bránia svoje právo na vlastnú osobitú povahu a charakter vrátane kresťanského dedičstva a kresťanských symbolov.